Wir haben im letzten Jahr in Europa im Bereich Steuern mehr auf den Weg gebracht, als in vielen Jahren zuvor möglich war, und dies nur, weil wir im Zusammenspiel von Whistleblowern, von Presse, von Europäischer Kommission, aber insbesondere auch diesem Haus mit seinem Sonderermittlungsausschuss TAXE und seinem Fortführungs Sonderermittlungsausschuss TAXE 2 hier den notwendigen öffentlichen Druck aufgebaut haben. Wenn wir jetzt durch die herausstechende Rechercheleistung der Süddeutschen Zeitung mit Panama Papers eine neue Dimension erreichen, bei der nicht nur Unternehmen benannt sind, bei der auch Einzelpersonen, Verbände benannt sind, müssen wir als Parlament eine entsprechende Antwort finden, um diesen Druck aufrechtzuerhalten. Es ist an der Zeit, dass wir einen Untersuchungsausschuss einrichten, der uns hier die notwendigen Instrumente in die Hand gibt, gemeinsam mit der Kommission über lange Zeit den Druck auf Mitgliedstaaten zu entfalten, dass sie deutlich geschmeidiger werden, deutlich eher willens sind, hier die notwendige Gesetzgebung mit uns gemeinsam auf den Weg zu bringen, um weitere immer noch vorhandene Löcher zu schließen.